Komisja Europejska zapowiedziała dzisiaj ograniczenie praw budżetowych państw, którym postawiono by zarzuty, że naruszają zasadę praworządności. Tylko że Unię Europejską, jak mówi wyraźnie Traktat o Unii, tworzą państwa przestrzegające zasad rządów prawa. Żeby stwierdzić na podstawie różnic, które między nami występują, że któreś z naszych państw temu uchybia, musiałyby się zgodnie wypowiedzieć wszystkie państwa na forum Rady Europejskiej, a żeby stwierdzić, że zachodzi takie ryzyko przynajmniej 22 państwa.

Po pierwsze wydaje się, że mamy do czynienia z próbą pozyskania środków budżetowych kosztem tych państw, których polityka nie podoba się aktualnym, no tym których kadencja trwa jeszcze rok, władzom Unii Europejskiej. I po drugie z próbą wykorzystania instrumentów finansowych do presji politycznej. Jedno i drugie jest wręcz zaprzeczeniem zasad demokracji rządów prawa.